A liberális padsorokból az egyik nyugat európai képviselőtársunk felhívta a figyelmünket arra, hogy egyfelől az európai önkéntesek csapatában, másfelől pedig úgy általában is nekünk, európai embereknek büszkén kellene menetelnünk az Európai Unió zászlaja alatt, és rosszallóan jegyezte meg, hogy mi, EU szkeptikusok, vagy EU realisták az ilyesmit nem annyira szeretjük.

Beszélje már rá őket, hogy meneteljenek büszkén emelt fejjel az Európai Unió zászlaja alatt!